Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie priorytetów dotyczących budżetu na rok 2011 zawiera ustęp przypominający, że finansowanie priorytetów nie może odbywać się ze szkodą dla podstawowych obszarów polityki Unii Europejskiej, takich jak polityka spójności, strukturalna czy wspólna polityka rolna. Postanowienie to ma charakter zastrzeżenia, które wydaje się być konieczne ze względu na wcześniej zdefiniowane priorytety budżetu.

Panaceum na chorobę kryzysu toczącą Europę ma być w pierwszym rzędzie innowacyjność, pominięty zostaje jednak fakt, że najuboższe regiony Unii często nie dysponują warunkami do rozwoju innowacyjności. Są kraje, gdzie fundamenty nowoczesnej gospodarki na dobrą sprawę dopiero powstają.